Señor Presidente, señora Comisaria, estamos hablando de la Directiva de Servicios. Esta Directiva tenía por objeto concretar la cuarta libertad fundamental del proyecto de construcción europea, hoy que hablamos de conmemoraciones.